Am votat în favoarea acestui raport, deoarece problemele din sectorul finanțelor publice continuă să afecteze negativ dezvoltarea socioeconomică și stabilitatea politică, atât în zona euro, cât și în restul Uniunii. Având în vedere nivelul ridicat al datoriei publice și private, precum și al deficitelor publice din unele state membre, avem nevoie de strategii credibile pe termen lung. Susțin și eu prevederile raportului și țin să subliniez nevoia de a sprijini în mod constant investițiile publice și private, care au un rol crucial în crearea locurilor de muncă. Mai mult, este esențial ca, în deciziile privind finanțele publice, să se țină cont de proporționalitate. Atunci când este recomandată reducerea salariilor și cheltuielilor sociale, trebuie să ne gândim în egală măsură și la alte opțiuni, precum impozitele pe activitățile imobiliare sau cele poluante, spre exemplu.